Voorzitter, in de wereld buiten Europa zien we nog steeds dat de overheid mensen ter dood laat brengen vanwege daden die bij ons niet strafbaar zijn of hoogstens kunnen leiden tot een lichte straf. Nog steeds proberen regimes aan de macht te blijven door middel van geweld, nog steeds worden mensen ongelijkwaardig behandeld en nog steeds leven mensen in ellendige en vernederende omstandigheden onder de armoedegrens. Nog steeds zijn er volkeren zonder eigen staat, die het gevoel hebben dat de regering van de staat waarbij ze zijn ingedeeld, het liefst zou zien dat ze het land verlaten om plaats te maken voor mensen die behoren tot de meerderheidsgroep. Regeringen zijn niet geïnteresseerd in een deel van hun bevolking en willen hun problemen niet oplossen.

Landen die we te vriend willen houden, omdat ze groot zijn, economisch machtig zijn, een belangrijke handelspartner zijn, of als een bondgenoot worden beschouwd, kunnen zich meer veroorloven dan kleine machteloze landen.